Niezmiernie mi miło, że mogę dzisiaj zaprezentować sprawozdanie na temat paktu na rzecz inwestycji społecznych jako reakcji na kryzys, które członkowie Komisji Zatrudnienia przyjęli niemal jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 10 lipca br. Sprawozdanie to jest elementem szerokiej dyskusji, jaka od kilku lat toczy się na arenie europejskiej na temat strategii wyjścia z kryzysu gospodarczego i społecznego. W wyniku kryzysu, który nadal jest realnym zagrożeniem dla stabilności wielu krajów Unii Europejskiej, od dłuższego czasu borykamy się z ogromnymi problemami na europejskim rynku pracy z ponad 10 stopą bezrobocia, wysokim bezrobociem wśród młodzieży oraz chronicznym brakiem pracy wśród osób z niskimi kwalifikacjami. Sytuację tę pogarszają problemy demograficzne, niedostosowany do potrzeb rynku pracy system edukacji i kształcenia oraz rosnąca presja na system zabezpieczenia społecznego. Wszelkie działania mające na celu przywrócenie stabilności finansów publicznych w Unii Europejskiej i związane z nimi cięcia wydatków budżetowych były i są konieczne dla zapewnienia stabilności europejskiej gospodarki.

Działania te należy jednak uzupełniać o dobrze ukierunkowane inwestycje społeczne, które miałyby posłużyć przygotowaniu obywateli do zmieniających się warunków gospodarczych i potrzeb rynku pracy. Kryzys wymaga ponownego przemyślenia przez państwa członkowskie polityk społecznych oraz przekształcenia czynnego państwa opiekuńczego w państwo aktywizujące, które inwestuje w ludzi oraz daje obywatelom narzędzia i zachęty, a nie reaguje tylko w związku z pojawiającymi się szkodami spowodowanymi niedoskonałością rynku.

o działania mające na celu stałą poprawę na rynku pracy czy inwestowanie w kształcenie i szkolenia, a także walkę z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

są więc istotne dla zapewnienia w przyszłości właściwego poziomu zatrudnienia i zwiększenia konkurencyjności Europy. Ponieważ mają one na celu pogodzenie celów społecznych i gospodarczych, rządy powinny traktować je nie jako wydatki, ale przede wszystkim jako inwestycje, które przyniosą realne zyski w przyszłości. Doświadczenia pokazują, że dotychczas podejmowane próby skoordynowanego unijnego podejścia do inwestycji społecznych, takie jak strategia lizbońska i europejska strategia zatrudnienia, zakończyły się niepowodzeniem ze względu na słabe zarządzanie. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie lepszego monitorowania realizacji polityk zatrudnienia i polityk społecznych w państwach Unii Europejskiej.

w strategii Europa 2020. Monitorowanie tych polityk powinno także znaleźć swoje miejsce w semestrze europejskim

Prezentując sprawozdanie pod nazwą Pakt na rzecz inwestycji społecznych jako reakcja na kryzys, chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, że wszelkie zawarte w nim rekomendacje są wynikiem szerokiego porozumienia pomiędzy wszystkimi grupami politycznymi. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcom cieniom za konstruktywną i bardzo dobrą pracę nad zapisami sprawozdania, a także wszystkim kolegom, którzy złożyli poprawki. Z tego miejsca chciałabym szczególnie podziękować prof. Frankowi van der Broekowi, którego praca naukowa zainspirowała mnie do przygotowania sprawozdania na temat inwestycji społecznych. Chciałabym także zaapelować do przedstawicieli Komisji Europejskiej o to, aby skorzystała z rekomendacji zawartych w sprawozdaniu i zaproponowała instrumenty, które pozwolą na wprowadzenie szeregu dobrych pomysłów w życie, umożliwiając naszemu europejskiemu społeczeństwu radzenie sobie z dzisiejszą trudną sytuacją.